Frau Kollegin, das kann ich Ihnen erklären. Das trifft nicht nur auf Griechenland zu, sondern auf alle Mitgliedstaaten der Eurozone, die sich nicht an ihre Absprachen und an den Vertrag gehalten haben.

Es waren Deutschland und Frankreich, die den Stabilitäts und Wachstumspakt als erste gebrochen haben.

Aber die Tatsache, dass die Zinsen konvergiert sind, gibt doch nicht die Möglichkeit, sich auf Teufel komm raus zu verschulden und auf Kosten anderer zu leben, sondern bietet die Chance, Reformen einzuleiten. Und einige Mitgliedstaaten haben das freiwillig nicht gemacht, und jetzt ist es halt eben ein viel härterer und schwierigerer Prozess, bei dem die politischen Eliten der jeweiligen Länder versagt haben und nicht die EZB.